Voorzitter, ik sta hier omdat mijn Duitse collega gestrand is met de trein. In tegenstelling tot de duizenden toeristen die afgelopen zomer gestrand waren door het faillissement van Thomas Cook, heeft mijn collega wel een back up.

Daarom moeten we ervoor zorgen dat bij een volgend faillissement de reiziger beter, maar ook sneller geïnformeerd wordt over de gevolgen hiervan. Sneller duidelijkheid over waar ze aan toe zijn en wat wel of niet verzekerd is. Zodat vakantiegangers in een noodsituatie weer heel vlug naar huis kunnen komen.